Monsieur le Président, je n'abuserai pas de ce droit excessif que vous me donnez. Je voudrais remercier tous les porte parole des groupes qui soutiennent les principales propositions du rapport et donner l'assurance à l'ensemble des groupes que nous continuerons à mener à bien, avec la Commission européenne et avec le Conseil, cette négociation dans le même esprit d'équipe. Je crois que le débat nous a permis de vérifier qu'il y avait une très large majorité autour de ces principes. M me Andreasen a présenté un certain nombre d'amendements elle n'est plus là que nous ne pouvons pas retenir parce que nous sommes pris par l'urgence. Je rappelle que, dès le 1 er décembre prochain, il y aura de nouvelles institutions dans l'Union un président du Conseil européen, un haut représentant avec des pouvoirs complètement nouveaux, un service d'action extérieure de l'Union, et nous aurons donc à prendre des décisions budgétaires extrêmement rapides si nous voulons que le nouveau Traité puisse s'appliquer à la date prévue. Nous avons, hélas, déjà perdu beaucoup de temps pour avoir un accord à vingt sept pays, une ratification des vingt sept parlements ou des vingt sept peuples pour faire entrer en vigueur le traité de Lisbonne à la fin de l'année et notre devoir maintenant est de faire en sorte que les dispositions transitoires puissent être mises au point et applicables le plus rapidement possible. Je concède à M me Gardiazábal Rubial que l'accord final ne se fondera peut être pas sur la simplicité qui serait souhaitée et qui serait nécessaire, mais nous essaierons en tout cas de faire en sorte qu'il satisfasse toutes les institutions et qu'il permette l'efficacité, la transparence et le caractère démocratique